Hvala za besedo, predsedujoči, in hvala za odgovor, gospod Šarec. Torej, kaj zdravstveni sistem je, kaj zdravstveni sistem, ni v javnem dobrem, v javnem interesu - o tem, gospod Šarec, se ne strinjava. Se pa očitno strinjava vsaj v tem, da je ta zadnje privatizacijske določbe, ki so se prikradle v Zakon v zdravstveni dejavnosti, potrebno, korigirati. novelacija Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki smo v Levici sprožili, se je začela že začetkom leta. Ampak zaradi pomanjkanja politične volje znotraj državnega zbora se obravnava teh sprememb kar zatika, seja je bila že dvakrat prestavljena. Glede na to, da ste se gospod Šarec izrekli v prid, zapiranju teh privatizacijskih lukenj v Zakonu v zdravstveni dejavnosti, vas bomo v Levici, držali za besedo. Se nadejamo, da bo parlamentarna procedura izpeljana v naslednjemu mesecu dni in ta privatizacijska luknja zašita do majske redne seje državnega zbora. Torej, ko bo plenarna seja državnega zbora naslednji mesec pričakujemo, da bo na njenem dnevnem redu tudi novelacija Zakona o zdravstveni, dejavnosti. Nadalje ste sami od sebe v svojem odgovoru, gospod Šarec, izpostavili, da vas predvsem skrbijo čakalne dobe. Tukaj ni izpostavim, da je kristalno jasno iz vseh podatkov razvidno, da koncesije čakalnih vrst ne rešujejo. Več, ko je koncesij, daljše so čakalne vrste in daljše so čakalne dobe. Ob tem se množijo tudi tudi prakse samoplačništva. Tako da če želimo zares odpraviti, čakalne vrste, potem moramo vlagati predvsem v javno zdravstvo v tistem ožjem smislu besede in ne dopuščati koncesijam, da, prevzemajo vloge resnično javnega zdravstvenega sistema. Hvala. Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, izvolite.